Si nous considérons les fondements juridiques français, il faut impérativement que ces entreprises répondent à quatre principes 1 un but autre que le partage des bénéfices

3 une gestion orientée vers un développement d'activités

Tout doit être fait pour éviter ces dérives. Troisièmement, la grande mutation de société du monde du travail en raison de la numérisation et de la robotisation qui rendent ce secteur incontournable. Voilà pourquoi chaque État membre devra l'intégrer comme une de ses priorités et être inventif quant à toutes les formes qu'il pourra prendre. Enfin, il apparaît très clairement à nos yeux qu'il s'agit d'un domaine relevant des prérogatives de l'État souverain et que, par définition même, la volonté de mettre en place une économie sociale européenne revient à créer une autre forme de multinationale, en l'occurrence des multinationales n'employant que des pauvres.